Maar dit virus is een echt klassenvirus en de werkende klasse wordt veel harder geraakt dan de miljonairsklasse. De werkende klasse kan zich niet terugtrekken op een landgoed.

Daarvoor moet het grootbedrijf niet eens eerlijk belasting betalen of stoppen met dividenden uit te keren. Dat hoeft allemaal niet.

Dat kan toch niet!

Nee, dat is voor ons echt onaanvaardbaar. Ik wil u voorstellen die logica om te draaien.